Werknemers in kleine bedrijven die niet willen meewerken aan louche praktijken, staan in de kou. Een gemiste kans. Zo wordt gewerkt met gesloten lijsten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet mag controleren of een werkgever probeert een staking te breken met gedetacheerde werknemers uit andere lidstaten. Ook worden lidstaten beperkt in hun administratieve controles, zoals bij de verplichting voor bedrijven bepaalde informatie aan te houden over gedetacheerden. Hierdoor worden controles beperkt in plaats van versterkt.

De huidige Commissie was hiertoe helaas niet bereid, hopelijk gaat de nieuwe Commissie er wel mee aan de slag.